Voorzitter, commissaris en islamliefhebber Füle en mevrouw Ria Oomen Ruijten zijn volledig de weg kwijt. Het gaat de verkeerde kant op met Turkije. Er zitten veel journalisten in de gevangenis en cartoonisten worden voor de rechter gesleept. De vrijheid van meningsuiting wordt steeds verder beperkt onder de islamiseringsagenda van de AK partij. De corruptie stijgt en de illegale immigratie via Turkije neemt steeds verder toe het meest schandalige is wel, Voorzitter, dat de illegale Turkse bezetting van een deel van EU lidstaat Cyprus nu al meer dan 35 jaar voortduurt. De Turkse minister Baris dreigt zelfs om Noord Cyprus te annexeren en gaat binnenkort illegaal gasboringen verrichten op Cyprus.

Ieder jaar zien we kritische rapporten over Turkije, maar dit Parlement doet niets. Turkije wordt zelfs beloond met meer dan 500 miljoen euro belastinggeld van Europa.